Vidim žensko, dolgih rdečih las, zelenih oči. Ima mogoče malce zadržan nasmeh in pa pegice. Vidim žensko svetlejših las. Stara je tam okrog trideset do štirideset let in ima zamišljen pogled. Vidim žensko, ki ima svetlejše lase, modrosive oči in pa predvidevam, da je model. Ima luknjico v desnem ušesu in gleda iz strani. Vidim starejšega gospoda sivih las. Ima črna očala in pod njimi mrk pogled. Nosi bež suknjič. Vidim starejšega gospoda sivih las. Ima začuden pogled in odprta usta. Vidim mlajšega, nasmejanega fanta modrih oči in rjavih las, izgleda zelo simpatičen. Vidim mlajšega fanta, nekje trideset let, temnih oči, temnih las. Ima malenkost brade in ima zelo goste obrvi. Vidim mlajšega fanta, ki ima žareče oči in, tak, prikrit nasmeh. Ima pa tudi štrleča ušesa in malce daljše rjave lase. Vidim moškega, ki nima las. Ima priprt nasmeh in priprte oči in malenkost štrleča ušesa. Ima pa tudi bolj temno polt. Vidim moškega srednjih let, ima temne lase in temne oči. Ima tudi kapo s šildom in gleda iz strani.